La ricerca scientifica ha consentito di liberare milioni di cittadini dal rischio di contagio di malattie infettive tra le più insidiose, perché minacciano la sopravvivenza e molto spesso incidono sui livelli di qualità della vita. L'uso su grande scala delle pratiche di immunizzazione ha contribuito all'eradicazione di molte malattie infettive, che quindi sono state derubricate per lungo tempo dalla cronaca epidemiologica. Ora il panorama è mutato cresce il numero dei soggetti che si ammala, per esempio, di morbillo e si allunga dolorosamente l'elenco delle vittime, come è accaduto in Italia, in Romania ed anche, in misura minore, in altri Stati. I cittadini europei, tra gli altri, sono quelli che mostrano una maggiore perplessità rispetto alla sicurezza e all'efficacia dei vaccini.

tranquillamente prevenute e questi numeri al netto delle epidemie influenzali. Voglio aggiungere alcune altre considerazioni se l'Europa è davvero lo spazio dentro il quale contrastare le diseguaglianze e restituire opportunità, allora l'obiettivo di debellare la malattia coincide con la narrazione di un'Europa che contrasta le marginalità, le povertà e la deprivazione, liberando futuro soprattutto in favore del capitale più prezioso i nostri bambini e le nostre bambine. Significa, inoltre, per l'Europa assumersi la responsabilità di riorientare e riqualificare la spesa pubblica a favore della sanità, in modo particolare in questo settore, con la consapevolezza che i benefici sono certamente superiori ai costi, sia sanitari che sociali, perché si investe in salute, perché si investe in qualità della vita. Chiediamo alle Istituzioni europee di assumano un ruolo più incisivo di governance delle politiche sanitarie per invertire la tendenza in atto, che vede crescere la sottovalutazione dei vantaggi della pratica vaccinale, messi in discussione da campagne di disinformazione che alimentano dubbi sull'efficacia e sulla sicurezza e su cui, purtroppo, specula il populismo più becero. Spetta dunque all'Europa la responsabilità di un'informazione trasparente, corretta, strettamente collegata alle attività di farmacovigilanza, dentro il rigoroso rispetto del profilo etico e morale di ciascun attore del sistema. Tocca all'Europa richiamare gli Stati membri al rispetto degli impegni sottoscritti, compresa la promozione della ricerca di nuovi vaccini salvavita e la promozione delle pratiche vaccinali in numero certamente maggiore a quello registrato oggi. Spetta all'Europa l'individuazione di ogni utile intervento che abbatta i costi dell'acquisizione dei vaccini, per renderli dunque facilmente accessibili anche, e soprattutto, nei paesi che presentano maggiori difficoltà di investimento e quindi di spesa. È del tutto evidente, Commissario, la necessità di riallineare i calendari vaccinali in Europa, chiamata oggi a nuove sfide legate all'immigrazione e alla crescente mobilità per motivi di studio, di lavoro e anche di svago promuovere un percorso democratico che riconnetta la scienza con i cittadini, con gli operatori del sistema, con le associazioni per mettere a valore i vantaggi, chiarire i dubbi, stigmatizzare le eventuali distorsioni e le contaminazioni del sistema, liberandolo da ogni qualsivoglia sospetto di conflitto d'interessi. Questo mi pare essere l'obiettivo della nostra discussione e del nostro confronto. Un'informazione democratica, la formazione alla comunicazione l'educazione è lo strumento più efficace per sconfiggere diffidenze e paure. Consigliare e raccomandare è certamente meglio che obbligare ma rendere obbligatoria la pratica vaccinale può essere un passaggio necessario per raggiungere l'obiettivo della immunizzazione di gregge che mette per davvero in sicurezza le persone. L'esperienza italiana può offrire un utile elemento di discussione.